Toto je bezbožná trojica hriechu, ktorá pošpiňuje mnohých lídrov a je to jedovatý kokteil, ktorý láka mnohých ambicióznych ľudí, ale len ľudí s komplexami. Ale tuto sa hovorí o mačizme, že zlí sú tu muži. Ale ja si myslím, že to tu chcete aj tak stereotypizovať, pretože aj ženy obťažujú a viete, že medzi nahlásenými prípadmi, aj v inštitúciách, sú aj prípady obťažujúcich žien.

A takisto sa sexuálne obťažovanie deje aj medzi homosexuálmi, aj v tejto komunite, a o tom sa proste mlčí.

A je to výbuch pornografie, vzťahov bez záväzkov, odmietnutie sexuálnej morálky. To sú tragické následky, ktoré teraz vidíme, že sa tu dejú.